Frau Präsidentin, Herr Kommissar!

Eine Selbstverständlichkeit, die wir in Europa erarbeitet haben, steht plötzlich wieder zur Disposition. Die zentrale Frage ist Wie gehen wir mit dem Populismus um, den wir von der rechten Seite spüren?

Auf die Behauptung, die Sicherheit sei besser, wenn man Grenzkontrollen einführt, müssen wir antworten, dass erst durch die Einführung des Schengener Informationssystems, durch Partnerschaft und Zusammenarbeit die Sicherheit besser geworden ist.

Dort ist die Sicherheit gestiegen, seitdem wir die Grenzkontrollen abgeschafft haben, weil wir mit den tschechischen Behörden zusammenarbeiten.

Wir müssen die Herzen gewinnen. Da würde ich mir wünschen, dass die Kommission härter vorgeht.